În contextul constrângerilor economice cu care se confruntă statele membre, respectarea disciplinei bugetare este esențială.

La ora actuală, cheltuielile administrative ale instituțiilor reprezintă aproximativ 5,8 din bugetul total al Uniunii. În scopul realizării de economii suplimentare, trebuie identificate suprapunerile și ineficiențele liniilor bugetare. Totodată, trebuie analizate posibilitățile de realizare a economiilor după implementarea sistemului de gestiune a cunoștințelor. Atrag atenția asupra principiilor de bună gestiune menționate în articolul 27 din Regulamentul financiar. În acest sens, consider că bugetele instituțiilor trebuie să reflecte în mod clar principiile economiei, eficienței și eficacității.